Hvala, Zdaj, nekaj se z gospodom Šarcem strinjam. Rekel je, tako stvari stojijo. Drži, stojijo na mestu. In to je težava. Glejte, nič nisem bil demagoški v zvezi z navedbo, da se je vlada v letu dva dva sedem, dva osem in še prej na predsedovanje praktično vsak dan. državno sekretarko na ministrstvu za kmetijstvo, ki je vodila širšo delovno skupino za priprave na predsedovanje. Vprašajte jo, vprašajte jo, pa boste videli, kako aktivne so potekale razprave. In žal mi je, gospod predsednik vlade, ni odvisna vizija Evropske unije od tega, kako se boste vi odrezali na evropskih volitvah, ni odvisna. Vizija Evropske unije je odvisna od tega, kako podrobno je pripravljen plan in kaj vemo, kaj so ključni izzivi pred nami. In na podlagi tega pripravimo program dela predsedovanja. Poglejte primer predsedovanja Velike Britanije v letu dva tisoč pet, ki je direktivo o ohranjanju, podatkov telekomunikacijskih gigantov v pol leta spravila iz ideje v zakonodajni predlog. Se da, ampak so vedeli, kaj želijo. Jaz sem hotel od vas danes slišati , kaj boste vi naredili, kateri so ključni izzivi, ki jih vi vidite pred sabo kot predsednik vlade. Časa imate na pretek, kot sem rekel, zakonodajnih predlogov v državnem zboru ni, zato se sprašujem, zakaj vi ves čas uporabljate. Samo nastopanje v na pasjih procesijah verjetno ni tisti razlog, ki opravičuje vašo vaš pač prisotnost. Danes je čas za razpravo, ne samo doma, kaj bomo spremenili, ampak tudi kaj bomo na evropskem paketu spremenili. Ne nazadnje vaš poslanec gospod Prebil je evroposlance v petek spraševal, kaj oni vidijo vizijo Evropske unije. Pa dajte njemu povedati, kakšna je vaša vizija razvoja Evropske unije. Jaz mislim, da je nuja. Imamo še dve leti do predsedovanja, da to razpravo opravimo tu v državnem zboru, da bomo vsaj mi vladi pokazali, kaj je tisto, kar naj vlada zastopa v času predsedovanja v drugi polovici dva tisoč če že vlada nima v tem trenutku nobenega načrta in ideje, kakšne prioritete bo Slovenija v času predsedovanja zastopala. Jaz v tem času more biti že jasen načrt, kateri dokumenti na ravni Evropske komisije bodo prišli v proceduro, ne glede na to, kdo bo na čelu Evropske komisije, kdo bo na čelu Evropskega sveta in kdo bo poimensko sedel v arabskem Evropskem parlamentu. Ne glede na to. Predsedovanje pa lahko odloči, te bomo spodbujali, te ne bomo, te puščali vnemar. In to sem hotel danes od vas slišati. In mislim, da more da more slovenski parlament opraviti razpravo o tej temi. In zato predlagam, da, glasujemo o tem postopkovnem predlogu, da opravimo razpravo o tej temi. Hvala. Hvala, gospod poslanec, za vaš predlog. Glasovali bomo jutri v okviru točke ...